Señor Presidente, quiero celebrar la mejora que este Programa Erasmus para todos supone respecto a las iniciativas anteriores. El programa tiene ahora mejor estructura y más claridad para los usuarios

Me alegro, además, de que los datos confirmen que uno de los Estados más golpeados por la crisis como España verá crecer en más de un 4 las aportaciones europeas. Así, hemos sabido también que hay recortes que deciden ministros en Madrid, como el ministro español de Educación, en contra del empeño de Bruselas nada extraño en un responsable más interesado en españolizar estudiantes que en mejorar su educación, a pesar del inequívoco compromiso europeo.